Vous êtes tous contre ce budget pluriannuel, vous trouvez qu'il est mauvais, mais vous allez tous le voter. Vous êtes tous ridicules! Nous avions la possibilité, avec le traité de Lisbonne, d'arrêter la nationalisation du budget européen.

Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que ce Parlement, le Parlement européen, n'ira pas au front de la révolte pour dire au Conseil et la Commission qu'il faut un budget européen de relance pour la transition énergétique, pour la relance économique, pour aider les pays qui ne peuvent plus mobiliser des fonds eux mêmes,

Les citoyens ne comprennent pas la situation. On leur dit chez eux Faites des économies, c'est l'austérité partout!.

Vous vous ridiculisez et vous ridiculisez l'Europe.

En démocratie, il n'y a jamais qu'une seule possibilité. Sinon, c'est la fin de la démocratie!